Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!

nochmals anschauen. Dies wird die Grundlage sein für ein Durchführbarkeitsschreiben, das wir Ihnen in wenigen Tagen vorlegen werden, das dann wie gesagt sowohl die Änderungsvorschläge des Parlaments nach Ihrer Entscheidung morgen hier im Hohen Hause als auch die Änderungsvorschläge des Rates, die wir schon bekommen haben, beinhalten und bewerten wird.

Die Frage ist doch Ist Wachstum der Wirtschaft per se schlecht für Klimaschutz und Umweltschutz? Dies bestreite ich.

wenn wir Bildung und Weiterbildung verstärken, wenn wir Kindererziehung und betreuung verstärken, kann dies Wachstum schaffen, hat aber mit Emissionen, mit Schornsteinen, mit CO2 Treibhausgasen überhaupt nichts zu tun. Deswegen kommt es immer auf die Frage an, wo die Wirtschaft und die Arbeitswelt wachsen sollen. Zweitens Wenn wir einmal das Thema Energie nehmen und mehr Windstrom befürworten auch in Irland schon haben und noch mehr wollen Windanlagen brauchen Stahl, Aluminium, Kupfer und Beton. Nun ist die Frage, wie Stahl, Kupfer, Aluminium und Beton hergestellt werden in modernen Stahlwerken, hocheffizient, umweltfreundlich oder durch Importe aus Übersee aus alten Stahlwerken, mit Preisdumping und mehr Emissionen.

Ich darf daran erinnern Die Europäische Union ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gewachsen, und trotzdem sind die CO2 Emissionen deutlich gesunken nicht genügend stark, aber deutlich gesunken. Die Entkopplung von Emissionen und Wachstum der Wirtschaft ist möglich.

Und ein letzter Punkt Wir müssen doch zumindest dort Wachstum wollen, wo Regionen Europas noch deutlich unterentwickelt sind. Ich wünsche Regionen im ländlichen Raum Bulgariens, im östlichen Teil Kroatiens denselben sozialen Wohlstand wie den Bürgern in Dublin oder in Stuttgart.

Deswegen bleibt Wachstumspolitik Teil unserer Kohäsions Infrastruktur und Forschungspolitik. Die Entkopplung von klimaschädlichen Emissionen ist trotzdem damit verbunden und möglich.